Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous l'avons répété à plusieurs reprises dans cette enceinte, notamment au cours des débats sur mon rapport sur la plate forme pauvreté si on ne donne pas plus de signaux de solidarité aux citoyens démontrant que l'Union est à leurs côtés, la désaffection envers le projet européen s'amplifiera avec les risques de repli sur soi qui peuvent s'ensuivre. Nous savons tous qu'une minorité de blocage existe au Conseil pour stopper net toutes les initiatives en ce sens. Le programme d'aide alimentaire n'est pas le seul dans ce cas, le Fonds d'ajustement à la mondialisation est également menacé. Cependant, exercer votre droit d'initiative pour sauver ces programmes tellement importants et en faire de vrais programmes de solidarité pérennes et ce, malgré l'opposition actuelle au Conseil, voilà qui offrirait un de ces signaux attendus par la population européenne.

Nous devons convaincre le Conseil et, au pire, ce sera bloqué jusque l'arrivée au Conseil des gouvernements socialistes français et allemand.